sú skýrsla sem við ræðum hér er mikið verk og þarft og eiga skýrsluhöfundar hrós skilið fyrir vinnu sína öllum steinum er velt og engum hlíft eða næstum engum skýrslan varpar heildstæðu ljósi á atburðina sem áttu sér stað í aðdraganda bankahrunsins skýrslan er áfellisdómur yfir fjölmiðlamönnum

við eigum að nálgast umfjöllun um skýrsluna af auðmýkt og læra af því sem miður fór og bæta það sem bæta þarf það er gleðilegt að hið hefðbundna pólitíska karp hefur verið í lágmarki og umfjöllun hér á alþingi hefur að mestu verið á málefnalegum nótum skýrslan dregur margar góðar ályktanir og bendir á það sem betur má fara þótt ég sakni þess að atburðirnir skuli ekki hafa verið settir í alþjóðlegt samhengi einn þátt sem ég tel vera einn af þeim mikilvægari í aðdragandanum sýnist mér skýrsluhöfundar þó sjást yfir fyrir all nokkrum árum var eftirlit með bönkum aðskilið starfsemi seðlabanka íslands hin nýja stofnun fjármálaeftirlitið fékk í grófum dráttum það hlutskipti að hafa með höndum neytendavernd og eftirlit með einstökum fjármálastofnunum seðlabankinn fékk aftur á móti það hlutverk að fylgjast með kerfisáhættu á fjármálamörkuðum og tryggja fjármálalegan stöðugleika á íslandi með öðrum orðum fjármálaeftirlitið hafði eftirlit með trjánum en seðlabankinn var skógarvörðurinn með nokkurri einföldun má segja að fjármálaeftirlitið hafi farið inn í banka og haft eftirlit með því að þeir færu að lögum og öllum í dæmaskyni má ímynda sér að fjármálaeftirlitið hafi farið inn í glitni og skoðað stórar áhættuskuldbindingar og veðandlag í lánum til hlutabréfaviðskipta segjum að í ljós hafi komið að hlutabréf til trygginga lánum hafi verið í samræmi við lög og reglur en samt sem áður í hámarki segjum svo að áhættuskuldbindingarnar vegna fyrirtækis a og tengdra aðila hafi verið innan hámarks hér er farið að lögum og reglum fjármálaeftirlitið snýr ánægt frá höldum nú áfram með söguna og gerum nú ráð fyrir að það hafi verið farið inn í kaupþing og landsbankann og svo framvegis og aðrar fjármálastofnanir myndin er sú sama innan allra fjármálafyrirtækja fyrirtæki a hangir rétt fyrir neðan hámark um stórar áhættuskuldbindingar farið er að lögum og reglum f m e hefur rækt hlutverk sitt og gefur út yfirlýsingu um að það sé ekki hægt að gera athugasemdir við starfsemi bankanna og bankarnir standist álagspróf víkur nú sögunni að seðlabankanum sem á að fylgjast með kerfisáhættu hann hefur ekki þessar upplýsingar sem f m e hefur undir höndum eftir að hafa skoðað efnahagsreikninga bankanna yfirlýsingar f m e um að farið sé að lögum og reglum og öðrum upplýsingum gefur hún að fjármálastöðugleiki í landinu sé tryggður augljóst er að hér hafa fallið á máli skips og bryggju upplýsingar um samanlagða áhættu bankakerfisins þrátt fyrir að lán til fyrirtækis a í hverjum einstökum banka sé undir reglu um stóráhættu er kerfisáhættan gríðarleg seðlabankinn vissi ekki að trén væru sýkt því skógurinn virtist heilbrigður úr fjarlægð

eins og þetta dæmi sýnir er gjá milli fjármálaeftirlits og seðlabanka vegna mismunandi hlutverka stofnananna sem hefur leitt til þess að óæskileg kerfisáhætta getur byggst upp í kerfinu og það er viðkvæmara en ella í skýrslu sem ég skrifaði vorið tvö þúsund og sex ásamt prófessor frederic mishkin sem síðar varð einn af seðlabankastjórum bandaríkjanna varaði ég við þessu ein af þrem tillögum okkar mishkin var að bæta eftirlit með fjármálakerfinu á íslandi með því að sameina fjármálaeftirlitið og seðlabanka íslands eftir þessu var ekki farið því miður á ársfundi seðlabanka íslands þrítugasta og fyrsta mars tvö þúsund og sex kvað formaður bankastjórnar í ræðu sinni á um að þeir alþjóðlegu straumar sem leiddu til sundurgreiningar eftirlitsstofnananna á sínum tíma hafi nú snúist við það er skemmst frá því að segja að þessi ummæli voru túlkuð á þann veg að bankastjórinn væri að leggja til sameiningu fjármálaeftirlits og seðlabanka íslands til að auka eftirlit með fjármálastofnunum bankastjórinn var þegar í stað sakaður um að vilja gína yfir öllu að hann væri valdagráðugur og þetta væri afleit tillaga það voru þingmenn samfylkingarinnar sem þar gengu fremstir í flokki þessi sjónarmið sem ég hef fjallað hér um tel ég sýna fram á að stofnanaumgjörð á íslandi átti þátt í að eftirlit með fjármálakerfinu og kerfisáhættu var ekki sinnt sem skyldi með ákveðnum afleiðingum menn geta ekki haldið því fram að fræðasamfélagið hafi brugðist því að benda á augljósan annmarka á eftirlitsumgjörðinni eins og er gert í siðferðishluta skýrslunnar því það var gert jafnframt benti seðlabankinn á sömu staðreynd en pólitísk tregða kom í veg fyrir að nokkuð væri gert það er bagalegt að bankarnir hafi verið einkavæddir á ný án þess að nokkur tilraun væri til þess gerð að bæta úr þáttum sem snúa að eftirlitsumgjörðinni og ég hef rakið hér við sögðumst ætla að læra með hátíðarsvip en höfum þegar gert stór mistök við vitum ekki einu sinni hver á bankana mistök skýrsluhöfunda felast í að hafa ekki komið auga á þennan þátt málsins